Hvala lepa. Naši predlogi sprememb dohodninskega zakona so v obtoku približno dve leti. To je druga vlada, ki se seznanja z njimi. Moram reči, sem izjemno žalosten, da strokovne službe ne prejšnje vlade ne te vlade v tem času niso uspele odreagirati in pripraviti karkoli. To, kar je nazadnje predstavila državna sekretarka, je so vsebine točno tiste, ki jih ureja naš zakon. In če bi bila volja, ne bi vlada lahko to z lahkoto zamandmirala, dala svoje rešitve in bi imeli postopek končan. Zdaj pa, kot slišimo, se bo to vleklo še eno leto, ne, ker to bodo spremembe za naslednje leto. Zdaj, to, kar mi predlagamo, ne, to dohodnino, spremembo dohodnine, to je pač rešitev, ki bo prejela v vsaki vasi, ki bo prejela v vsaki hiši, vsakem gospodinjstvu, prejela bo v Ribnici, v Kočevju, v Ormožu, na Gorenjskem, ne boste verjeli, tudi v Bohinju, skratka, vsi bodo dobili. Milijon in pol davčnih zavezancev bo od tega našega predloga ali pa bi imelo koristi, milijon in pol. Med njimi je tudi šeststo tisoč upokojencev. Tudi njih zadeva dohodninski zakon, ki so tudi oni davčni zavezanci, šesto tisoč in to ne, kar bi dobili upokojenci, je več kot tisto, kar jim je vlada dala ali pa jim bo vlada dala letos z obema valorizacijama. Teče tole. In zdaj, pač recimo tam ste bili zelo navdušeni, ne, kaj vlada daje upokojencem in kako jim to usklajuje pokojnine, s to našo, s tem našim dohodninskim predlogom bi dobili pa bistveno več. Pravzaprav njihov ali pa valorizacija na letni ravni je nižja od mesečne, mesečne mesečne bonitete, ki bi jo sprejeli upokojenci po našem zakonu. Nerazumljivo je, ne, da vladna koalicija in niti vlada, temu predlogu, ne prisluhneta in rečem lahko za konec samo to, ne, boj se takih poslancev in politikov, ki imajo tako slabo poznavanje in razumevanje tematik in z, lahko rečem, celo bedastimi razlogi opravičujejo, zakaj ne bodo podprli za ljudi dobrega predloga. Moram reči, da sem nad ravnanjem, nad odnosom izjemno, pravzaprav razočaran že. Vsi berejo, ne, oziroma ste brali te in in podajali te interpretacije vladnega predloga, ne, obrazložitve oziroma njihovega mnenja, ne da bi z eno stvarjo argumentirali, zakaj je to dejansko slab predlog. Istočasno pa ploskate predlogu, ki ga je ki ga bo predstavil minister, ki zadeva popolnoma enako vsebino in bo imel podobne finančne učinke. Skratka, človek ne razume, da je to sploh mogoče v razviti družbi.